Danke, Frau Präsidentin!

Wir müssen allerdings festhalten, dass es keinen Sinn hat, hier zu große Kompromisse zu machen, weil dies auf Kosten der Stabilität und der Verlässlichkeit des Systems gehen würde.

im Namen der Kommission ausführen, und das muss auch bedeuten, dass es wenn notwendig finanzielle Konsequenzen für diese Projektanbieter geben muss.